Hvala lepa in dober večer še enkrat. No, zdaj vse skupaj postaja vedno bolj jasno, da ne migracije ne referendum nista glavno vprašanje oziroma glavna agenda. Glavno vprašanje, vprašanje kredibilnosti. Problem je argumentacija, ki smo ji priča že kar nekaj časa. No, meni se zdi, da sem v parlamentu že kar nekaj let, pa sem šele, slabe pol leta. Slišali smo serijsko klanje, posilstva, uriniranje po posteljah, garje, nalezljive bolezni, potem so kar naenkrat bili vmešani še naši ubogi invalidi, otroci, upokojenci. Če smo že pri nasilju, mogoče malo statistike, pa ne iz policijske statistike, ampak iz raziskave. V Sloveniji v okviru nasilnih dejanj prevladuje družinsko nasilje, iz ljubosumja ali maščevanja. Nasilje v družini doživi triinsedemdeset odstotkov Slovencev, od tega enainsedemdeset odstotkov žensk, največ je psihičnega, triinšestdeset odstotkov je fizičnega, sedem odstotkov je ekonomskega in štiri odstotki so spolnega nasilja in to v okviru družin. Z veseljem poslušam argumente, tudi s te strani večkrat posveti sonce in ne moremo vseh metati v isti koš, ampak povprečje pa danes ni ravno spodbudno. Slišali smo kar nekaj dejstev, na katerih je, bil predlog referenduma danes, argumentiran, ampak potem, ko jih malo preveriš, zamajejo kredibilnost. Nekaj te zamajane kredibilnosti so izpostavili že moji kolegi, enega bi pa dodal še sam. Če pogledamo naše severne sosede, ki naj bi oziroma ki so odstopili od tako imenovanega, globalnega sporazuma, recimo Madžarsko je obdelal že kolega Kordiš, imajo pač druge notranje težave in nimajo težav z z migranti, imajo pa težave s svojimi delavci, imajo težave z Romi, imajo težave z brezdomci. V Italiji vemo, da je trenutna politika dokaj nenaklonjena nenaklonjena migrantom, ampak hkrati pa deluje v Italiji evangeličanska skupnost, ki je vzpostavila zračni most z državami, kjer ljudje bežijo zaradi takšnih ali drugačnih razlogov in jih z odprtimi rokami sprejmejo v svojo družbo, in jim pomagajo do tega, da postanejo postanejo Italijani in da nekaj doprinesejo družbi. Me je pa zbodla na začetku ena zadeva, ki jo je predlagatelj izpostavil, namreč gospo S, ker jo poznamo samo po inicialkah, in je bila obsojena, ker je, zdaj pa, to je pa preverjeno zdajle, ker je na shodu skrajne desnice poniževalno, torej s sovražnim namenom govorila o verski doktrini. Ni bila torej obsojena zaradi vsebine, ampak zaradi namena. In kazen v višini nekaj sto evrov ji je prisodilo, ne boste verjeli, avstrijsko sodišče, torej sodišče države, ki ni pristopila h globalnemu sporazumu. Torej, ta sporazum ne more neposredno vplivati na tisto, kar ste ves čas trdili. Sodbo pa je potrdilo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice. Avstrija, še enkrat, ni pristopila h globalnemu sporazumu. Ne gre torej za cenzuro nasprotnih mnenj, daleč od tega, vsak mora imeti pravico povedati, kar misli, ampak gre za navajanje neresnic z namenom in to poniževalnim ali pa slabšalnim. Če je pa ta neresnica zavestna, potem pa tukaj ni vprašanje samo politične odgovornosti, ampak treba to gledati še malce širše. Hvala lepa.